Stimate coleg, în discursul dumneavoastră ați spus că, dacă s ar vota această propunere, ar fi o concurență pentru cei care produc energie, de exemplu, din masa lemnoasă.